Doamnă președintă, ignoranța ajută întotdeauna agresorul, și nu victima. Știm bine care sunt cele două mari puteri financiare care finanțează grupările teroriste care au interese în zonă și care pot opri agresiunile, genocidul, moartea, dar nu o fac. Curtea Penală Internațională face anchete acum în nouă țări, majoritatea africane. Ar trebui incluse pe lista acestor țări și Siria și Irakul. Să nu uităm că, dincolo de politică și de vorbe, sunt oameni oameni care sunt torturați, care sunt violați, copii care sunt făcuți soldați, oameni care sunt supuși la convertiri religioase forțate și așa mai departe. Pentru ei trebuie să facem politică și pentru ei trebuie să nu uităm. Încă o dată să nu fim ignoranți, că nu suntem ignoranți, să spunem adevărul, ca să ajutăm victimele, adică oamenii.